Pani Przewodnicząca! Przedłożone sprawozdanie o gospodarce o obiegu zamkniętym w ramach polityki spójności mimo wygłaszanych tu peanów budzi wiele kontrowersji. Dotyczy recyklingu i to o szerszym niż dotychczas zakresie. Na początku, w motywie A stwierdza się, że kluczowe znaczenie dla powodzenia proponowanej zmiany mają władze lokalne i regionalne. A skoro tak, to powstaje pytanie, czy było to wcześniej z tymi władzami konsultowane? Mówi się, że osiągnięcie celów pakietu odpadowego nie jest możliwe bez wsparcia finansowego polityki spójności, na którą obecnie Komisja Europejska chce przecież drastycznie zmniejszyć środki.

12. dokumentu odnotowano, że surowce bazowe, czyli naturalne mówił o nich pan van Nistelrooij kosztują mniej niż produkty uzyskane w wyniku recyklingu. To oznacza, że ma być drożej, bo Unia podniesie ceny produktów wytwarzanych tradycyjnie. Wszystko to dowodzi, że Unia Europejska brnie dalej, próbując sztucznych regulacji oraz kontroli rynku z poziomu Brukseli.